Auch hier gilt Auch wenn der Bericht heute noch nicht abschließend verabschiedet werden konnte, sind wir auf dem richtigen Weg. Die Alternative wäre ja gewesen, überhaupt nichts zu beschließen und überhaupt nicht den Beratungsstand zu dokumentieren.

Zudem werden wir Europaabgeordnete ein entscheidendes Wörtchen bei der Nominierung des Vorsitzenden und des Vizevorsitzenden bei der EZB Aufsicht mitreden. Auch eine mögliche Abberufung des Vorsitzenden können wir initiieren.

Ich wünsche unserem Bericht einen guten Erfolg und hoffe auf eine baldige Endabstimmung.